Účasť krajín na jej využívaní má byť dobrovoľná a každá z participujúcich krajín má mať právo každé dva roky navrhnúť pre skupinu nezávislých odborníkov maximálne dve lokality, z ktorých porota vyberie jednu lokalitu za každý štát, ktorá značku Európske dedičstvo získa. Vážim si skutočnosť, že Európska komisia myslí už dnes na symbolické označovanie lokalít, ktoré sú významných spôsobom spojené s budovaním Európskej únie, aby aj týmto spôsobom konkretizovala mladým ľuďom procesy a udalosti, ktorými bola Únia vytváraná. Táto iniciatíva by sa však najmä v súčasnej dobe, keď v dôsledku hospodárskych problémov občania v mnohých krajinách vnímajú Úniu skôr ako necitlivého diktátora, mala realizovať veľmi citlivo a nevtieravo.